Señor presidente, desde América hasta Asia, los pueblos indígenas y originarios se enfrentan a las mismas amenazas. Hace un año, en un debate similar, exigimos que no se firmaran acuerdos comerciales que permitieran o fomentaran el expolio de tierras indígenas y la vulneración de sus derechos.

Pues, por ejemplo, acelerar las negociaciones comerciales con Mercosur, que incluyen a un país como Brasil, con un Gobierno de extrema derecha, que acosa a los pueblos indígenas para expoliar sus tierras. El 80 de la biodiversidad del planeta, crucial para cualquier estrategia de lucha contra el cambio climático, está en territorios indígenas.